Wir haben von Ihnen und auch von Ihren Kollegen von der EPP gehört, dass alle Ihre Überlegungen auf Fakten beruhen.

dass wir zu den CO2 Emissionsreduktionen in Europa und in Kanada beitragen werden?